Nous pouvons réagir, c'est ce que nous faisons ce matin, mais nous devons surtout agir et répondre à ce sentiment d'iniquité, d'injustice et d'opacité fiscale au niveau mondial et aussi, il faut bien le dire, parfois à l'intérieur de l'Union européenne. Et nous serons tous jugés sur ce que nous ferons ou sur ce que nous ne ferons pas, la Commission sera jugée là dessus, le Conseil sera jugé là dessus et nous, Parlement, nous serons aussi jugés là dessus. Nous avons donné récemment un signal politique fort en créant une sous commission chargée spécifiquement de ces questions au sein de notre commission des affaires économiques et monétaires.

Et plus généralement, vous pouvez compter sur notre détermination pour inviter le Conseil à mettre fin à la règle de l'unanimité en matière fiscale, qui d'évidence est un facteur de blocage et nous empêche d'avancer.